A právě na tom je patrné, jak důležité toto téma pro nás je.

Využiji proto tuto příležitost k tomu, abych znovu důrazně zopakoval, že toto lze považovat za demokratický deficit rozhodování Evropské unie, který by měl být v brzké době v primárním právu napraven. Na posledním jednání našeho výboru proběhla s odpovědným komisařem Almuniou diskuze k tomuto tématu. Mnohé změny, které se Komise chystá udělat v pravidlech regionální podpory oproti původnímu zveřejněnému návrhu, jsou chvályhodné a věřím, že reagují nejen na naši zprávu, ale také na krizi a vývoj v Evropě.

jako součást sektorových pravidel veřejné podpory. Případně umožnění podpory na nové investice velkých podniků v regionech typu C, pokud vzniká nový závod či nový produkt. To jsou určitě kroky správným směrem. S čím lze polemizovat je přetrvávající uvažované zpřísnění posuzování pobídkového účinku u velkých podniků. Již dnes jsou totiž pravidla pro veřejnou podporu velmi náročná a mnozí si rozmyslí, zda žádost vůbec podají. Nové návrhy, bohužel, činí celý proces ještě náročnějším. Ponechání těchto změn u velkých podniků je zvláštní protože v původním návrhu měla tato pravidla platit i pro malé podniky, ale to že o podporu žádá větší podnik přece neznamená, že mu musíme klást více překážek, nebo že počítáme s tím, že má peněz nazbyt. Pokud se Komise rozhodla přísnější posuzování odpustit malým podnikům, pak se asi bez těchto přísnějších hodnocení obejde. To, že je chce po velkých podnicích, je dvojí metr, který není fér. Navážu ještě na jedno téma, které pan komisař Almunia na našem výboru zmiňoval a které je i ústředním tématem naší zprávy, totiž, že podle jeho názoru není nutné, aby se politika soudržnosti a politika veřejné podpory zcela doplňovaly. Dle mého názoru a debata na výboru to jasně ukázala to problém prostě je. Liší se data, ze kterých se vychází, liší se finální mapy, liší se rozdělení regionů, které mají na podporu nárok. Liší se pravidla pro zahrnutí typu podniků, která se navíc v politice soudržnosti stále dojednávají, a liší se i přístup ke zjednodušení a omezení administrativní zátěže, o kterém jsem hovořil ve vztahu k velkým podnikům. Sjednocené nejsou ani postupy u lhůt a u vracení podpory při delokalizaci podniků a jistě by se toho našlo ještě mnoho. Dámy a pánové, vím, že se Komise snažila reflektovat debatu, která kolem modernizace pravidel veřejné podpory v minulých měsících panovala. Je však ještě několik věcí, které nejsou dotaženy, a převládá u nich byrokratický pohled nad pohledem praktickým a právě praktický pohled běžného života jsem se ve zprávě snažil reflektovat.